Madame la Présidente, nous parlons de politique européenne de sécurité et de défense commune. Les termes sont déjà faussés. Il s'agit, en fait, d'une politique de défense et de sécurité partagée le rapport le sous entend avec l'OTAN et avec l'Amérique. Ce rapport souhaite voir les autorités européennes prendre au sérieux les questions de défense à l'approche du sommet du mois de juin. Mais qu'y a t il de sérieux à vouloir une politique de défense commune quand nos options géopolitiques sont décidées ailleurs? La politique européenne de défense est devenue celle des États Unis, ce n'est plus celle des citoyens européens dans sa dimension commune.